við í bjartri framtíð höfum haft ákveðnar efasemdir um þessa skuldaleiðréttingarleið sem framsókn boðaði fyrir kosningar og efumst um að hún sé réttlát og kannski bara raunhæf

það gildir sérstaklega um afnám verðtryggingarinnar það verður ekki gert nema að vel athuguðu máli ég á mjög erfitt með að sjá fyrir mér hvernig þessi útfærsla á að vera það kemur þá bara í ljós ég skil ekki alveg hvernig hún á að geta orðið réttlát og hvernig það á að vera hægt að leiðrétta hrun hvar verða mörkin dregin hverjir nákvæmlega fá leiðréttingu verður leiðrétting fyrir þá sem kannski árið tvö þúsund og sjö áttu töluvert í sínu húsnæði en ákváðu að veðsetja og nota peninginn til að fara til flórída eða verður bara leiðrétt fyrir þá sem sannanlega eru með

hvar verður líka tímalínan dregin og verður eitthvert þak síðan er spurningin og það er stór spurning hvernig og hvort svona aðgerð hafi áhrif á fjármálastöðugleika og hvort þetta sé besta meðferðin á almannafé það verður mikil áskorun að ná hallalausum fjárlögum hvað þá að við förum að skila einhverju afgangi því hefði ég haldið að það væri forgangsverkefni að lækka skuldir ríkisins það kemur sér vel fyrir alla svo má einnig velta fyrir sér hvað með þá sem voru á leigumarkaði allan tímann hvernig á að leiðrétta hjá þeim við vorum hérna í óundirbúnum fyrirspurnum í dag að tala um umboðsmann skuldara á akureyri og það á að loka stofnuninni þar þá verður hún bara staðsett á höfuðborgarsvæðinu og í reykjanesbæ þýðir það að skuldavandinn er mestur á suðvesturhorninu og hvernig verður þá einhver leiðrétting verður þetta tilfærsla á fé frá landsbyggðinni til suðvesturhornsins þar sem skuldirnar eru mestar þetta eru allt hlutir sem við þurfum að fá úr skorið mér finnst merkilegt að menn gefi kosningaloforð sem er svona flókið og var kannski meira bara einhver hugmynd en ekki beinlínis kosningaloforð síðan finnst mér eins og alveg hafi gleymst í umræðunni að sjálfstæðisflokkurinn gaf ekkert eftir í þessum efnum það er hægt að sjá á heimasíðunni tvö þúsund og þrettán punktur x d punktur is að þar eru boðaðar aðgerðir þar sem til dæmis er lofað allt að fjörutíu þúsund krónur skattafslætti vegna innborgana á íbúðarhúsnæði afborgun sem leggst inn á höfuðstólinn þeir sem eru að safna fyrir íbúð áttu líka von á einhverjum skattafslætti og einnig þessi séreignarlífeyrissparnaðarleið sem var fjallað um hér áðan þetta er ekki lítið loforð sem þarna er á ferð þess vegna vekur athygli að stjórnarflokkarnir skuli ekki vera næstum sjö mánuðum eftir kosningar búnir að koma sér niður á einhverja niðurstöðu í þessu máli báðir flokkarnir lofuðu einhvers konar skuldaleiðréttingu ég er þeirrar skoðunar að hrun verði því miður ekki svo auðveldlega leiðrétt þess vegna er forgangsverkefni stjórnvalda alltaf að koma í veg fyrir hrunið að tryggja efnahagslegan stöðugleika til að minnka líkurnar á hruni hvers vegna vegna þess að hrun er óréttlátt og það bitnar mismunandi á fólki það eru jafnvel dæmi um að fólk hafi grætt á hruninu

þess vegna finnst mér ábyrgðarhluti þegar stjórnmálamenn tala eins og það sé einhvern veginn hægt að leiðrétta hrunið og leiðrétta skuldirnar það er hægt að milda áhrifin það er hægt að reyna að jafna byrðarnar og mér finnst ekki réttlátt þegar fyrri ríkisstjórn er sökuð um að hafa ekkert gert það var heilmikið gert en það er líka ljóst að það er enn hópur sem stendur illa og það þarf að finna úrræði fyrir þann hóp ef það væri auðvelt að leiðrétta hrunið væru stjórnarflokkarnir búnir að leggja fram einhverja lausn þessar lausnir vantaði ekki í kosningabaráttunni en

efnahagslegan stöðugleika í hættu það er mjög mikilvægt af því að ég hef nógan tíma ætla ég aðeins að halda áfram mér hefur fundist mjög merkilegt hvað allt í einu varð mikill áhugi hjá stjórnmálamönnum og stjórnmálaflokkum að bæta hag heimilanna það gerðist eftir hrun ég nefni sem dæmi að fjórtán sinnum var lagt fram á alþingi frumvarp um greiðsluaðlögun fyrst árið nítján hundruð níutíu og fjögur það var ekki samþykkt fyrr en eftir hrun tvö þúsund og níu það voru lögð fram þrjú frumvörp á tveggja vikna bili þá var hægt að samþykkja þetta frumvarp frumvarp til laga um ábyrgðarmenn var lagt fram sjö sinnum það var samþykkt eftir hrun lög um innheimtu voru líka samþykkt einhvern tímann í hruninu ef ég man rétt mér finnst forvitnilegt að sjá hvað fjármálafyrirtækin höfðu mikil völd fram að hruni það var ekki einu sinni hægt að koma í gegn sjálfsögðum réttarbótum fyrir hin margumtöluðu heimili það var ekki hægt fyrr en bankarnir voru farnir á hausinn því að um leið og peningarnir hurfu hurfu völdin mér finnst þetta umhugsunarefni og mér finnst að stjórnmálaflokkar eigi alltaf að hafa hag heimilanna í fyrirrúmi ekki bara þegar það rís upp stór hópur hávær hópur af fólki sem talar fyrir skuldug heimili heimilin voru líka í vanda nítján hundruð níutíu og fjögur þetta ár þegar frumvarpið um greiðsluaðlögun var flutt í fyrsta sinn þá höfðu bara fáir áhuga á málinu ég ber hag heimilanna fyrir brjósti og mun aldrei láta segja annað um en ég efast um að einhver millifærsla frá ríkissjóði til skuldugra heimila sé endilega gáfuleg framkvæmd stöðugur gjaldmiðill lítil verðbólga og aukinn kaupmáttur er það sem heimilin þurfa við getum haldið áfram að tala um skuldaleiðréttingu til að draga athyglina frá hinu raunverulega vandamáli sem er ónýtur gjaldmiðill hvenær ætla menn að horfast í augu við það hvaða

stendur beinlínis í vegi fyrir því

njóti heimilin þurfa kaupmáttaraukningu og lágt vaxtastig það yrði almenn aðgerð sem mundi koma sér vel fyrir alla gjaldmiðill sem við notum núna er í rauninni bara ávöxtun á gengisfellingu með jöfnu millibili ríkið hefur ekki efni á að leiðrétta þessar gengisfellingar sem ríða hér yfir landið á einhverra áratuga fresti skuldaleiðrétting er sértæk aðgerð og við skulum sjá hvað kemur út úr öllum þessum nefndum sem hæstvirtur ráðherra vitnaði í ég kalla eftir

hvernig ætla þau að tryggja hag íslenskra heimila með krónuna að vopni hvernig ætla þau að koma í veg fyrir annað hrun aðra gengisfellingu hvernig ætla þau að tryggja að aðgerðir í þágu skuldugra heimila valdi ekki þenslu eða verðbólgu og hækki þar með aftur skuldir heimilanna þessari spurningu